Sehr geehrter Herr Kommissar, ich teile Ihre Meinung, wenn Sie sagen, wir haben eines der besten Lebensmittelrechtssysteme weltweit.

Dieses Vertrauen wiederherzustellen, wird sehr schwierig und sehr kostspielig werden.

Es waren kriminelle Machenschaften, auch hier haben Sie Recht. Das kann nicht vollständig verhindert werden. Aber wir müssen uns doch überlegen, welches Kontrollsystem wir einführen können, damit es potenziell uninteressant wird, vor allem wirtschaftlich uninteressant wird, dass solche Dinge geschehen.

Hier ist die Kommission gefordert, diese Vorgaben zu machen. Zum Zweiten ist sicher zu prüfen, wie der Strafrahmen in den verschiedenen Mitgliedstaaten ist. Manche Staaten sind sehr streng, andere sind sehr lax.

Hier ist der Bericht, den die Kommission nunmehr ausarbeitet, sicher das Fundament, auf dem wir jetzt aufbauen sollen.